Pero la respuesta exige también decir con claridad que no es posible hacer más con menos, que no es verdad que recortando de todas las partidas y también, consiguientemente, obligando a los Estados miembros a recortar el Estado social se puedan proteger mejor el bienestar y los derechos sociales, incluidos el derecho a la salud y el acceso a una sanidad pública de calidad en los Estados miembros. Y esto es aplicable también, por supuesto, al esfuerzo de aproximación que se está haciendo en la política europea de seguridad y defensa, porque viene impulsado por una lógica economicista.